Poišči mi, rezultate zadnjih dvajset tekem slovenske reprezentance. Pokaži mi, kdo je bil najboljši strelec zlate generacije slovenske reprezentance ob uvrstitvi, na svetovno prvenstvo v Afriko. Pokaži mi, na katerih, prvenstvih se je Slovenija že udeležila. Naj se mi pojavi, prikaz, koliko trenerjev je slovenska reprezentanca od časa osamosvojitve enaindevetdesetega imela? Nastavi mi opomnik ob naslednji tekmi, slovenske reprezentance. Sestavi mi najboljšo možno ekipo igralcev slovenskega, slovenske narodnosti. javi mi, ko bo naslednji velik turnir, v nogometu. Pokaži mi, zadnjih deset tekem, rezultate zadnjih deset tekem. nastavi mi, budilko ob štirih, ker takrat igrajo kvalifikacije. Kakšno je bilo vreme na zadnji tekmi? predvajaj mi najlepših deset golov slovenske reprezentance. jutri me opomni, da morem, ob štirih vklopiti Šport klub, da pogledam tekmo. Pokliči mi, osebo Tadej. Pošlji sporočilo Nataliji: "Kdaj prideš gledat tekmo?" Pokaži mi, koliko tekem je odigrala slovenska reprezentanca. Pokaži mi, kdaj je nazadnje igrala reprezentanca Jugoslavije. Pokaži mi, koliko kapetanov je slovenska reprezentanca v nogometu že imela. Pokaži mi, kdo je najboljši igralec, kdo je najboljši slovenski igralec vseh časov. Predvajaj mi vse dobre trenutke, ki jih je slovenska reprezentanca že imela. prikaži mi seznam vseh, slovenskih ekip v slovenskem nogometu. Prikaži mi zadnjih pet prvakov slovenske lige v nogometu. Pokliči, igralca slovenske reprezentance. predvajaj mi, pesem Lige prvakov. Predvajaj mi, slovensko, slovensko himno. Jutri me opomni, da ne smem zamuditi na tekmo, ker grem gledat v živo. Javi mi, kaj lahko kot navijač, kot navijač pripomorem k boljšemu vzdušju na, stadionu. javi mi, koliko prej moram iti od doma, da ne bom zamudil na tekmo. Prikaži mi, najlepšega nogometaša v Sloveniji. prikaži mi najmlajšega nogometaša v Sloveniji. Prikaži mi najstarejšega nogometaša v Sloveniji. Prikaži mi veteransko ekipo v Sloveniji. Prikaži mi najboljšo generacijo mladinske ekipe v Sloveniji. Predvajaj mi najboljše nogometne pesmi. Prikaži mi, kakšno bo vreme v soboto. Javi mi, kako se moram obleči v petek, da mi zvečer ne bo na tekmi prehladno. opozori me, kdaj moram priti domov. Javi mi, če bo po poti na cesti gužva.